hæstvirtur forseti ég vil aðeins gera tilraun til að leiðrétta það sem ég tel vera misvísandi framsetningu af hálfu háttvirts þingmanns hann bendir á það í upphafi síns máls réttilega að þegar tap lífeyrissjóðanna er metið og menn tala þar um fimm hundruð milljarða þá verði menn að horfa jafnframt til ávinnings í aðdraganda hrunsins þetta er alveg rétt þegar kemur hins vegar að því að ræða tap lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins þá er hann með einhliða tölu um hundrað milljarða tap en gleymir því að samkvæmt þeirri formúlu sem hann beitti sjálfur þegar hann var að ræða um lífeyrissjóðina almennt þá hefði hann átt að vekja athygli á því að í aðdraganda hrunsins var ávinningur þessa sama lífeyrissjóðs hundrað þrjátíu og sex milljarðar við verðum að horfa til þessara staðreynda eignir lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins eru núna metnar á um fjögur hundruð milljarða króna

að lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins hafi orðið fyrir mestu tapi í hruninu það er rétt í krónum talið en að sjálfsögðu hljótum við að horfa þarna á hlutfallstölur tap hans á því viðmiðunartímabili sem nefndin skoðaði það er frá tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu var tæp þrjátíu prósent það er sambærilegt við það sem gerðist hjá stóru lífeyrissjóðunum það voru undantekningar frá þessu mesta tapið hjá bankamönnum fimmtíu prósent en það er mjög áþekkt þarna hins vegar er það rétt að ef við skoðum krónufjöldann þá er hann að sjálfsögðu meiri hjá stórum lífeyrissjóðum en smáum rétt skal vera rétt í þessu efni síðan er hitt sem ég vil vara við það er að reka fleyg í raðir launafólksins eins og mér fannst efst í þessari ræðu